Hvala. Zdaj, ko kolega Kordiš, ne vem, če ste me poslušali, nikjer nisem omenil, da ste vi krivi, po mojem mnenju, da socialnega dialoga ni bilo, ampak sem rekel, da smo dejansko vsi nosijo del, odgovornosti. Zdaj, že iz samega izhodišča gledamo drugače na študentsko delo, ne. Vi ste tudi svoji prvi razpravi omenili, da bi ga ukinili, mi pa pač menimo, da je nekaj dobrega za to državo in za vse, ki delajo preko njega. Tudi na prekarno delo očitno gledamo drugače, ne. Zdaj, za mene ni vse prekarno delo isto. Poznam veliko espejev, ki hočejo biti espejevci, ne. Vi pač trdite, da je vsaki espe prekarno delo, ne. Ne vem, imam dva, tri prijatelje, ki so fotografi in se jim dejansko bolj splača, če lahko tako rečem, da so espeji, delajo za več ponudnikov in im je to kul. In za za mene ta človek ni prekarni delavec, ne. Zdaj, govorili ste tudi o študentskih domovih, koliko kdo zasluži. Zdaj, glede ... Moramo vedeti, da, študent, ki pride zdi bolj z bolj ogrožene socialne družine, če lahko tako rečem, je tudi višje na spisku, da bo čim prej dobil študentske domove. In koliko vem, je, recimo, ker sem tudi v Mariboru študiral, je v mesecu decembru že bil drugi razpis za za študentske domove, ne. Se pravi, da dokaj hitro dobijo. Tudi v Ljubljani se te vrste veliko krajša. Je pa, se pravi, specifika od mesta do meseca. Ja, govorili ste, da je v preteklosti bilo veliko plačanega tega na roko. Ja, in prav to opozarjamo. Da nenormalen dvig študentskega dela bo še to povečal. Se pravi, še več bo teh plačil na roko. Zdaj, študent opravi, kot sem rekel, iz podatkov devet ur tedensko, in to so podatki, kar pomeni manj kot dve uri na dan. In nekako govorite, da uradni podatki, jih ne smem uporabljati. No, ne vem, to je pač podobno kot da, ne bom, meni zdravnik reče, da sem, belec, po evroraziskavi pa se bom razglasil za črnca, najverjetneje nisem črnec.